Tyto osobní sankce sice neovlivní hospodářství Ruska a změny cen plynu a ropy tak jako sankce hospodářské, mohly by však ovlivnit rozhodující procesy na ruské politické scéně. Kreml využil ruský parlament ke svým cílům. Před invazí na Ukrajinu si dal horní komorou ruského parlamentu odhlasovat vstup ruské armády na území Ukrajiny. Členové horní komory Vladimíru Putinovi okupaci Ukrajiny potvrdili.

Doporučuju paní vysoké představitelce zesílit i sankce osobní, až po úplný zákaz vstupu členů horní komory ruského parlamentu na území Evropské unie.